Am votat în favoarea raportului deoarece încălzirea globală poate fi combătută în mod eficient numai printr un efort internațional, căci emisiile de carbon nu rămân între frontierele naționale. Chiar dacă în prezent aviația generează aproximativ 3 din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, nivelul lor crește rapid, iar includerea sectorului în sistemul de comercializare a cotelor de emisie nu a făcut decât să creeze un cadru uniform pentru toate sectoarele de transport. Însă, pentru a nu afecta competitivitatea industriei aviatice, sistemul trebuie extins și la zborurile internaționale. Cred că în lipsa unei astfel de decizii s ar denatura concurența în sectorul aviatic, putând exista consecințe grave pentru companiile aeriene din Uniune, iar cea mai bună soluție o reprezintă încheierea unui acord internațional care să reglementeze în mod transparent și uniform emisiile din domeniul aviației.